Prin coordonarea politicilor economice și sociale ale statelor membre, Semestrul european reprezintă un pas important către instaurarea unei guvernanțe economice europene solide. Politica fiscală trebuie să reprezinte de acum înainte un domeniu de acțiune comun la nivel european. Din cadrul programelor de reformă și acelor de stabilitate și convergență nu pot lipsi totodată cerințele relative stimulării creșterii economice și a investițiilor, garantării unui nivel ridicat de educație tuturor cetățenilor europeni, asigurării protecției sociale și creării de locuri de muncă. În acest sens, recomandările anuale adresate atât statelor membre, cât și Uniunii, trebuie să fie îndeajuns de ambițioase pentru a permite îndeplinirea obiectivelor stabilite prin intermediul Strategiei Europa 2020. Ca urmare a acestui prim exercițiu de punere în practică a Semestrului european, Comisia va trebui să analizeze principalele probleme cu care Uniunea și statele membre se confruntă și să propună direcții clare pentru reducerea dezechilibrelor macro economice și stimularea unei creșteri economice balansate.